Herr Präsident! Es ist gut, dass wir diese kurze Aussprache haben. Es ist aber auch gut, dass wir die ausführliche Diskussion in dieser Woche zu Syrien haben. Der Einsatz von Chemiewaffen ist ein Kriegsverbrechen und hat gestoppt zu werden. Dahinter gibt es erst einmal keinen weiteren Satz. Aber dennoch Erlauben Sie die Frage, wie das alles kommt. Und diese Frage müssen wir schon stellen, denn in der Konsequenz, dass wir Diplomatie brauchen, dass wir eine Deeskalation brauchen, dass wir jetzt dringend die Stärkung der Vereinten Nationen brauchen, sind wir uns einig. Aber lassen Sie uns kritisch fragen, wie wir in eine Situation geschlittert sind, wo Russland das nicht versteht, wo der Iran das nicht versteht ich könnte in den Norden von Syrien schauen und sagen wo die Türkei nicht versteht dass Deeskalation das Gebot der Stunde ist. Wir müssen klare Sprache sprechen verständnisorientiert, aber klar. Wenn Russland seine Stärke demonstrieren will, muss das nicht auf dem Rücken vergifteter Kinder und auf dem Rücken von Anschlägen gegen Krankenhäuser sein. Wenn Herr Erdoğan seine Stärke demonstrieren will, dann muss er es nicht in einer Situation tun, wo der IS im Norden geschlagen ist, er so lange gewartet hat mit seinen Panzern, bis die Kurden das Konfliktfeld aufgeräumt haben, um jetzt die Panzer fahren zu lassen.

Ich habe eine Bitte Stärken Sie Frau Mogherini den Rücken! Die Europäische Union muss mit einer Stimme sprechen, und wir europäischen Abgeordneten fordern einen sofortigen Waffenstillstand, humanitäre Hilfe und eine politische Lösung mit der verbindlichen Teilhabe aller Parteien.